Vor zehn Jahren haben wir nicht gewusst, was ein Smartphone alles kann. Wir haben nicht gewusst, dass die Flüchtlinge sich auf Flüchtlingsrouten damit verständigen. Wir haben nicht geahnt, dass sechs nordafrikanische Diktaturen wegen dieses Smartphones fallen, und wir haben nicht gewusst, dass wir ein Drittel unserer Wachzeit mit diesem Telefon verbringen.

Wir wissen nicht, wie sich die Geschichte mit den Drohnen entwickeln wird, aber wir haben einen mutigen Schritt getan und das sage ich ganz bewusst, wo ich doch sonst öfter mal etwas kritisiere, was im legislativen Bereich ist Wir beschließen morgen eine einheitliche europäische Zulassung für die Drohnen, und wir beschließen auch, dass die Drohnenführer eine einheitliche europäische Ausbildung haben.

Und wir geben den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, subsidiär zu agieren die entscheiden nämlich, wann, wieso, wo diese Drohnen dann auch fliegen dürfen und wer das Ganze kontrolliert. Das ist eine Vorgangsweise, die wirklich wichtig ist für alle Europäer und auch für das Ansehen Europas in der ganzen Welt.